Cieľom orgánu BEREC je predovšetkým zlepšiť harmonizáciu právnych predpisov a posilniť nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov. Som presvedčený, že súčasné inštitucionálne usporiadanie založené na nezávislosti národných regulačných orgánov od Komisie a iných inštitúcií Únie, umožňuje BEREC u poskytovať nezávislé a odborné poradenstvo a pokračovať v spolupráci s inými inštitúciami Únie. Prostredníctvom svojich stanovísk a odporúčaní môže BEREC radiť orgánom Únie a vnútroštátnym regulačným orgánom ako efektívnejšie využívať elektronické komunikácie, poukazovať na nedostatky pri ich využívaní, dozerať na ochranu spotrebiteľa a taktiež zabezpečovať spoluprácu medzi ostatnými regulačnými orgánmi. Podporujem teda ponechanie štruktúry dvojakého riadenia a je dôležité, aby zloženie BEREC u pozostávalo zo zástupcov jednotlivých národných regulačných orgánov, čo prispieva k lepšej regulácii medzi členskými štátmi, a tým sa podporí rozvoj trhu v Únii pre občanov.